porozumienia z Kotonu. Jednocześnie jednak Unia Europejska nie może odwrócić się od ludności Burundi. Dlatego należy kontynuować działania na rzecz społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, jak również zintensyfikować pomoc dla uchodźców z Burundi oraz osób wewnętrznie przesiedlonych. Szczególnie ważne jest też zapewnienie, by obozy dla uchodźców były miejscami bezpiecznymi, jak również, aby unikać przeprowadzania powrotów wbrew woli uchodźców.